er til að aðfararfrestur verði lengdur nauðungarsölu frestað og að kveðið verði skýrar á um almenna leiðbeiningarskyldu dómara varðandi þau atriði sem skuldurum standa til boða í kjölfar þess að málið var tekið út úr nefnd í morgun var samstaða um það að leita eftir því og reyna að haga málum svo að unnt væri að gera þetta frumvarp að lögum í dag í ljósi þess að þetta úrræði skiptir marga miklu máli og að það tefjist ekki að óþörfu hér að breytingin taki gildi sérstaklega að því er varðar frestun á nauðungarsölu ég mun hlaupa hér á helstu atriðum í nefndaráliti það er lagt til að aðfararfrestur úr fimmtán dögum í fjörutíu daga almennur í nefndaráliti er jafnframt kveðið á um eða gert ráð fyrir að ekki verði hér eftir um sérstök ákvæði að ræða um fyrningarfrest krafna við gjaldþrot ástæða þess er annað úrræði sem er til meðferðar hér á lokastigum í þinginu sem er frumvarp til laga um greiðsluaðlögun en í því úrræði felst að hin almenna regla geti orðið að skuldarar sem vilji taka ábyrgð á skuldbindingum sínum geti í gegnum greiðsluaðlögun lokið kröfum á hendur sér með greiðslu þess sem þeir geta mögulega innt af hendi í samræmi við greiðslugetu það er því ekki eðlilegt í ljósi þess úrræðis að hafa sérstakan fyrningarfrest krafna við gjaldþrot því að slíkt gæti þá einfaldlega verið til þess að umbuna þeim þrotamönnum sem ekki vilja axla ábyrgð á eigin skuldbindingum eitt mikilvægasta ákvæði bandormsins er síðan þetta ákvæði sem ég rakti hér í upphafi um frestun á byrjun uppboðs eða nauðungarsölu eigna það er gert ráð fyrir því eða nefndin leggur til breytingartillögu sem miðar að því að sú frestun gildi lengur en ráð var fyrir gert í upphaflegu frumvarpi í upphaflegu frumvarpi var miðað við þrítugustu og fyrsta ágúst en þar sem alþingi situr ekki þrítugasta og fyrsta ágúst var talið rétt að þessi frestun gilti til þrítugasta og sú að þegar til frestunar nauðungarsölu kemur segir í upphaflegu frumvarpi að kröfur skuli þá bera þá vexti sem þær ella hefðu borið en opinberar kröfur bera enga vexti nema dráttarvexti þegar komið er að vanskilum það er því að höfðu samráði við tollstjóra og fjármálaráðuneytið orðin sú niðurstaða að nefndin flytji hér breytingartillögu sem kveði á um sérstaka opinbera vanskilavexti sem verði nokkru lægri en dráttarvextir og í hinum opinberu vanskilavöxtum felist þá ákveðið fyrirheit af hálfu hins opinbera um vaxtalækkun og að þeir veðri ákveðnir fimmtán prósent og þá vaxtaákvörðun megi þá líka skilja sem væntingu hins opinbera um að vaxtastig fari lækkandi eftir því sem líður á árið virðulegi forseti ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar í ljósi eðlis málsins og þess að